Monsieur le Président, au Burundi une mécanique de la guerre, avec un possible génocide, est en train de s'enclencher. Elle n'est pas le fait du gouvernement légitimement élu et qui représente, malgré tout, une large part de la population. Elle résulte d'une agression à peine voilée du voisin rwandais.

Sa technique est simple, elle est éprouvée on fait monter les tensions interethniques, puis, quand le gouvernement veut rétablir son autorité, on crie au possible génocide pour envahir le pays. C'est la méthode Kagamé d'invasion, lui qui a aussi modifié la constitution pour être dictateur à vie. Nous ne devons pas nous laisser manipuler par des sanctions dont souffrent toujours les populations, alors que l'on réhabilite le tyran de Kigali. Nous devons accompagner un processus dur et difficile de démocratie.